které v těchto zemích Evropské unie neměly obdoby. Dnes je tomu přesně sto let, co byla udělena Nobelova cena míru organizaci Červený kříž. Stalo se tak symbolicky uprostřed válečného běsnění první světové války. Lidská práva a mír jsou největší hodnoty, které v Evropě máme. Málo si to uvědomujeme a málo si toho vážíme. Mír není samozřejmostí, musíme jej aktivně bránit tváří v tvář šířícímu se radikalismu a nacionalismu. Bohužel lidská práva jsou na mnoha místech ve světě masivně pošlapávána diktátorskými režimy a válkami. Evropa je kolébkou lidských práv a Evropská unie je největší mírový projekt v dějinách. Buďme na to patřičně hrdí! Snažme se toto dědictví uchovat a šířit, nikoliv jako náš import, ale jako inspiraci pro smíření ostatních, třeba pro Blízký východ.